Este, însă, necesară o cooperare regională intensificată între țările riverane și cele din zona extinsă a Mării Negre. O soluție realistă pentru cooperarea regională o reprezintă promovarea mai puternică a dimensiunii pontice a politicii europene de vecinătate. Regiunea extinsă a Mării Negre este parte a vecinătății estice a Uniunii Europene, dar cooperarea la Marea Neagră deține un loc destul de modest în planurile actuale ale Uniunii Europene cu privire la reînnoirea politicii de vecinătate. Mai mult, Uniunea Europeană poate avea un rol semnificativ în stimularea acestei cooperări regionale prin creionarea unei Strategii Europene pentru Marea Neagră, pornindu se de la Sinergia Mării Negre și complementar Strategiei pentru Regiunea Dunăreană.